Trece millones de personas sufren ahora las peores consecuencias de una hambruna cuyos signos comenzaron a percibirse a finales del 2010 y de nada han servido sucesivas alertas y llamamientos, entre otros, del propio Secretario General de las Naciones Unidas. Quiero reconocer y agradecer el papel fundamental que están jugando en esta crisis las organizaciones de la sociedad civil, en especial muchas ONG europeas que tienen ya una larga presencia en las zonas afectadas por la sequía, que nos previnieron de la emergencia y son las que, con escasos recursos, atienden a las víctimas de esta catástrofe. Tal y como señalaba estos días el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta hambruna que sufre el Cuerno de África es una violación de los derechos humanos.

Esta emergencia nos recuerda también que hoy es más importante que nunca dar respuesta a la crisis alimentaria global, provocada en gran medida por el aumento del precio de los alimentos debido a la especulación en los mercados de derivados. Debemos apostar por una regulación fuerte que impida que los que menos tienen sean víctimas de quienes especulan con lo que más falta hace, los alimentos básicos.

debemos comprometernos políticamente en mayor grado, si cabe a atacar conjuntamente con los actores implicados las verdaderas causas políticas, sociales y medioambientales de la pobreza en la región, y en el siglo XXI una catástrofe humanitaria como la actual no puede o no debería volver a repetirse